virðulegi forseti nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti og umsagnir tilurð þessa frumvarps er sú að í nýlegum dómi hæstaréttar íslandsvar synjun sveitarfélags á skráningu lögheimilis í frístundabyggð talin fela í sér frávik frá stjórnarskrárákvörðuðum rétti einstaklings til að ráða búsetu sinni samanber fjórðu málsgrein sextugustu og sjöttu grein stjórnarskrár lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur landið allt er samkvæmt lögum skipulagsskylt og þrátt fyrir að sveitarfélög hafi með höndum gerð skipulags virðist mega ráða af dómnum að þau hafi ekki heimild til að setja þessu frelsi einstaklinganna skorður nema á grundvelli skýrrar lagaheimildar og í þágu almannaheilla þar sem sveitarfélög inna af hendi margs konar þjónustu með ótakmörkuðum rétti til lögheimilisskráningar vera til þess fallinn að raska áætlunum og fjárhag þeirra og því gerir frumvarpið ráð fyrir að dvöl í skipulegri frístundabyggð skuli ekki jafna til lögheimilis eftir fyrsta janúar tvö þúsund og sjö á fundi nefndarinnar hafa komið fram þau sjónarmið að gildissvið frumvarpsins sé of takmarkað og það skilji eftir önnur álitaefni tengd lögheimilisskráningu sem sum hver hafa risið eftir fyrrgreindan dóm í frumvarpinu er til að mynda tekið fram að því sé ekki ætlað að útiloka skráningu lögheimilis í sumarhúsum sem standa utan skipulags frístundabyggðar ef viðkomandi einstaklingur á þar fasta búsetu annað álitaefni varðar það hvort réttur einstaklinga standi til þess að fá lögheimili skráð í atvinnuhúsnæði en um þetta ber sveitarfélögum ekki saman tvíþætt eðli lögheimilisskráningar sem annars vegar felst í þeirri áherslu að hún fari saman við raunverulega búsetu og hins vegar í því að hún færi einstaklingum raunveruleg réttindi gerir það að verkum að aðstaða sveitarfélaga til hennar er á reiki af þessu leiðir að halda má fram sams konar röksemdum gegn skráningu lögheimilis í atvinnuhúsnæði og eiga við um skráningu í skipulegri frístundabyggð óháð því hvar umsækjandinn er raunverulega með fasta búsetu sjónarmið um öryggi borgaranna kunna aftur á móti að standa til þess að skráning fari fram í því augnamiði að opinberir aðilar eins og þeir sem hafa með höndum brunaeftirlit og heilbrigðiseftirlit hafi vitneskju um hvar fólk raunverulega byr skráning lögheimilis hefur áhrif á framkvæmd ýmissa laga og þess vegna leggur nefndin áherslu á að allir hlutaðeigandi aðilar komi saman til að ná sátt um heildarstefnumótun og útfærslu lögheimilisskráningar að teknu tilliti til þeirra réttinda sem henni eru samfara nefndin fagnar nýlegri ákvörðun félagsmálaráðherra um að koma á fót starfshópi til að fjalla um vandamál sem tengjast fastri búsetu í atvinnuhúsnæði væntir nefndin þess að tillögur starfshópsins liggi fyrir nægilega fljótt til að hægt verði að gera nauðsynlegar og varanlegar lagabreytingar til loka vorsins virðulegi forseti hér

með stjórn þjóðskrár sé eðlilegt að breytingar á lögheimilislögum muni í framtíðinni heyra undir hans verkefnasvið nefndin leggur til þá breytingartillögu að skráning lögheimilis í frístundabyggð sem framkvæmd hefur verið fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sjö verði bundin við persónu rétthafa og þá sem eru nákomnir honum en falli niður við flutning þeirra úr viðkomandi húseign frumvarpið gerir ráð fyrir að réttur til lögheimilis sé bundinn við viðkomandi húseign en með breytingunni er ætlunin að stuðla að auknu jafnvægi milli hagsmuna einstakra fasteignaeigenda í sömu frístundabyggðum nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt með fyrrnefndum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta rita háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir kjartan ólafsson guðjón hjörleifsson jóhanna sigurðardóttir lúðvík bergvinsson helgi hjörvar pétur h blöndal birkir jón jónsson og magnús þór hafsteinsson virðulegi forseti ég vil geta þess hér að ég sem formaður félagsmálanefndar sat fund með hæstvirtum félagsmálaráðherra fulltrúum reykjavíkurborgar hafnarfjarðarbæjar og umhverfisráðuneytis þar sem fjallað um þetta atriði með atvinnuhúsnæði og menn voru allir sammála um það að vinna að þessum málum með skráninguna í atvinnuhúsnæði og ég vil nota þetta tækifæri og þakka nefndarmönnum í háttvirtri félagsmálanefnd í þessu máli því að samstaða ríkir um að kippa þessu í lag og ég er alveg sannfærð um að frumkvæði félagsmálanefndar í þessu máli varð til þess að koma því í réttan farveg og við munum